Resolucija je odraz pomembnosti vizumske politike Unije za tretje države, politike, ki je odgovor na pričakovanja ljudi, na najbolj otipljivo vrednoto evropskega povezovanja, svobodo gibanja. Postopke moramo poenostaviti, ljudem moramo olajšati potovanja. Ne smemo dovoliti, da pri ocenjevanju pripravljenosti držav za vstop v brezvizumski režim veljajo različni kriteriji. Danes je zelo pomemben dan, zgodovinski dan za državljane Republike Moldavije. Ti bodo namreč lahko kmalu, še pred poletjem, brez vizumov potovali v schengensko območje. Republika Moldavija je po treh in pol letnih pogajanjih izpolnila vse stroge in zahtevane kriterije za vstop v brezvizumski režim in tako opravila veliko delo. Težek in dolgotrajen proces je vendarle prinesel rezultat. Rezultat, ki je najbolj pomemben za navadne ljudi, za mlade in za vse tiste manj premožne, šibke in socialno izpostavljene. Politiki imamo še posebej odgovornost do ljudi in vesela sem, da imamo ponovno to priložnost biti, sama osebno, poročevalka za Moldavijo. Izkušnja z odpravo vizumov v preteklosti za Zahodni Balkan, kjer so še pred leti divjale krvave vojne, je za ljudi neprecenljiva. Želim, da končno vizumske zidove odpravimo tudi za ljudi s Kosova. Kolegi, politiki, in poslovneži potujejo, kriminalci ne čakajo na vizume. Ko odločamo o brezvizumskih režimih, odločamo o svobodi navadnih ljudi. Svoboda potovanja je temeljna pravica vsakega Evropejca. Moldavcem ne bo potrebno več v vrstah čakati pred konzulati, potovanja v Evropo bodo bistveno cenejša, odprava vizumov bo okrepila politično, gospodarsko, kulturno sodelovanje, posebej stike med ljudmi. Še več pravica do svobode potovanja je eden izmed ključnih elementov miru in sožitja med narodi in je bistvenega pomena za blaginjo ljudi. Še posebej me veseli, da to odločitev sprejemamo v tem težkem času, v katerem se je znašla Evropa, ko pred evropskimi volitvami narašča nevaren evroskepticizem. Ko sem potovala pred kratkim v Moldavijo na obisk, sem se srečala s predstavniki nevladnih organizacij, s civilno družbo, kateri so zadržani, a z velikim optimizmom pričakujejo tudi danes dobre novice iz Evropskega parlamenta. Letos je resnično zgodovinsko leto za Republiko Moldavijo, ki v jeseni pričakuje prav tako podpis pridružitvenega sporazuma. Danes, kolegi, govorimo o prihodnost skupne vizumske politike Unije. Naš namen z resolucijo je predvsem Evropsko komisijo pozvati, in članice Unije, in opozoriti na številne razprtije, različna merila in procedure, na pomanjkljivost izvajanja prava Evropske unije ter na prihodnost vizumske politike, ki ne bo podlegla vplivom in interesom kapitala močnejših držav in na škodo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Vizumska politika je eden temeljnih orodij evropske zunanje politike v našem odnosu do tretjih držav. Vse od oblikovanja skupne vizumske politike, kateri manjka zelo kritična harmonizacija, vključno s skupnimi pravili o izdajanju vizumov, je Lizbonska pogodba prinesla pomembno spremembo, ko je Evropskemu parlamentu podelila pristojnost soglasja glede mednarodnih sporazumov, tudi ko gre za vprašanje sporazuma o odpravi vizumske obveznosti. Lani smo po skoraj treh letih pogajanj sprejeli zelo problematičen mehanizem za začasno odpravo brezvizumskega režima v primeru nenadnega porasta prosilcev azila. Problematičen, ker bodo lahko države same odločale brez demokratičnega nadzora Evropskega parlamenta. Opozarjam vas, da je na nas odgovornost, da ustavimo poskuse tistih vlad in politikov, ki bi želeli mehanizem izkoristiti v domače politične namene. Komisija kljub obljubam še vedno ni predstavila predloga za prenovljen vizumski zakonik, ta obstoječi je žal močno zastarel. Kolegi, priča smo tudi nemirom, nasilju v naši soseščini, zaradi katerega nedolžni ljudje izgubljajo svoja življenja na poti v Evropo. Kljub obstoječi zakonodaji mnoge članice Unije še vedno ne izdajajo humanitarnih vizumov, ki bi lahko rešili marsikatero življenje, saj bi zanj lahko ljudje zaprosili zunaj. Ob razpravi o vizumski politiki ne moremo mimo dogodkov v Ukrajini, samo še to, predsedujoči. Ljudje so za Evropo umirali tam pod evropsko zastavo in Komisijo zato danes pozivamo, da naj resno preuči možnost in predlaga tudi za Ukrajino odpravo vizumov, ko bo država izpolnila pogoje.